Herr Präsident, Herr Kommissar!

Das zeigt, dass wir alle wissen Es ist wichtig, bei dem Thema Verkehr auch möglichst einheitlich voranzugehen. Wir haben natürlich im Detail in den Fraktionen verschiedene Ideen über Einzeldinge. Aber im Großen und Ganzen haben wir alle gesagt Der Verkehr ist wichtig. Er ist wirklich ein Rückgrat für den Binnenmarkt. Es ist eine Grundlage der europäischen Politik, dass man sagt Wir wollen eine freie Mobilität für Menschen, für Waren und für Dienstleistungen. Dafür brauchen wir natürlich verschiedene Verbesserungen, die wir in weiteren Berichten fortschreiben werden. Man kann wirklich sagen, dass gerade klar geworden ist und das wird auch in diesem Bericht deutlich Wir brauchen alle Verkehrsmittel.

Das müssen wir alles berücksichtigen. Wir brauchen aber tatsächlich, um den Binnenmarkt weiter vorantreiben zu können, sämtliche Verkehrsmittel, auch wenn der eine Bereich vielleicht emissionsstärker ist als der andere. Das ist in diesem Fall ganz klar herausgekommen. Im Grunde genommen gibt es gar nicht so viele Punkte, bei denen wir nicht einer Meinung sind.

Das ist jetzt sehr elegant formuliert. Ich weiß, dass nicht alle Parteien zustimmen werden, aber da heißt es ja Wir brauchen ein Europäisches modulares System. Das heißt, wir wollten durchaus eine Möglichkeit haben, ein größeres Volumen oder auch vielleicht ein bisschen mehr Länge, ein bisschen mehr Gewicht bei den Lkws drin zu haben. Das finden nicht alle gut. Aber in einigen Bereichen Europas wird das bereits praktiziert, und zwar mit Erfolg. Das kann man nicht überall einsetzen.

Ich denke, es ist richtiger und sollte auch große Zustimmung finden zu sagen, dass es nicht darum geht, dass wir die Kommission bitten, bezüglich des Eisenbahnpakets etwas vorzulegen für eine Beschreibung des Verhältnisses von Netz und Betreiber, sondern besser ist es wirklich, über die Trennung von Netz und Betreiber zu sprechen, die wir auch

Das ist eine Richtigstellung, so könnte ich mir vorstellen, der alle folgen können. Nochmals vielen Dank.